Die Zukunft der europäischen Landwirtschaft und der Lebensmittelverteilung kann auch nicht in einer generellen Rückkehr zu lokalen Marktständen und Direktvermarktern liegen. Die gemeinsame Agrarpolitik hat in den vergangenen Jahren versucht, die Aggregation der Bauern in Form von Erzeugerorganisationen zu fördern und damit einen Gegenpol zu dem sich konzentrierenden Lebensmitteleinzelhandel aufzubauen.

Allerdings ist es durchaus so, dass einzelne Betriebe kurze Ketten anbieten und Verbraucher das auch wollen.

Heute gibt es in der Tat keine Definition, was lokale Erzeugung ist, und außerdem gibt es auch keine generelle Kontrolle, sondern nur freiwillig organisierte Kontrollen einzelner Gruppen von Selbstvermarktern. Es stellt sich mir aber auch die Frage, ob es sinnvoll oder möglich ist, hier europäische Regelungen zu finden. Das europäische Panorama ist diesbezüglich vielfältig, und ich halte es für sinnvoller, diese Definition den einzelnen Angebotsgruppen zu überlassen, die dann ihre Regeln auch kommunizieren.

Mit dem Schutz der Ursprungsbezeichnungen hat die Europäische Union eine ganz klare Regelung für geografische Bezeichnungen. Wenn man nun versuchen würde, parallel dazu ein neues regionales System von Bezeichnungen zuzulassen, dann würde man ein paralleles System aufbauen und den Verbraucher damit zusätzlich irritieren. Dann würde in der Tat eine neue Form von Lebensmittelkirchturmdenken entstehen. Das können wir letztendlich auch nicht